Biodiversitatea trece printr o criză în Europa, dispariția speciilor atingând un ritm fără precedent, ducând până la degradarea ecosistemelor.

Încurajez Comisia și statele membre să promoveze în continuare o abordare comună a conservării naturii pe întreg teritoriul Uniunii Europene, inclusiv în regiunile ultraperiferice și în teritoriile de peste mări ale statelor membre. Subliniez importanța integrării protecției și conservării biodiversității în dezvoltarea, implementarea și finanțarea tuturor celorlalte politici europene, inclusiv cele privind agricultura, silvicultura, piscicultura, dezvoltarea, coeziunea regională, energia, industria, transportul, turismul, cooperarea pentru dezvoltare, cercetare și inovare.